Když před 6 lety Komise přišla s tímto návrhem nové daně z finančních transakcí, tak já jsem tehdy v České republice byl členem vlády, která tuto otázku velmi podrobně analyzovala, a na základě mnoha doporučení mnohých expertů jsme došli k závěru, že tento prostředek je mimořádně škodlivý. Jsem proto odpůrcem tohoto návrhu. Jsem přesvědčen v duchu expertů, že zavedení této úpravy povede k tomu, že se finanční transakce přesunou do zemí, kde takovéto daňové zatížení není, tzn. dojde k úbytku transakcí ve státech, které tuto spolupráci přijmou. Já samozřejmě nechci, jako poslanec za zemi, za Českou republiku, která nechce být součástí oné posílené spolupráce, kritizovat nebo rozporovat vůli deseti zemí, které se rozhodly takovouto posílenou spolupráci přijmout. Ale jsem přesvědčen, že pokud daň vstoupí v účinnost, povede to k tomu, že v těchto státech se sníží množství transakcí a ty se přesunou do zemí, kde takováto daň není. Já vás jenom prosím, pokud k tomu dojde, nenuťte nás, zbylé státy Evropské unie, které takovouto daň nechtějí, abychom k tomuto daňovému produktu přistoupili, protože podle mého názoru je špatný a evropskou ekonomiku poškodí.